In Rotterdam, waar ik woon, heb ik intensief contact met een aantal winkeliersverenigingen. Zij vormen voor mij een klankbord. Telkens als ik wetsvoorstellen tegenkom met mogelijke gevolgen voor de kleine zelfstandige, ga ik met hen in gesprek. Zo wil ik bijvoorbeeld van hen weten of de voorstellen haalbaar zijn die nu in de Commissie LIBE worden besproken, namelijk over stoffen die in de winkel verkocht worden, maar eventueel ook gebruikt kunnen worden voor terroristische doeleinden. Vragen als hoe kan de winkelier die stoffen herkennen? Hoe kunnen ze controle uitoefenen op de geldigheid van vergunningen die klanten straks mogelijk nodig hebben om die stoffen te mogen kopen? Een voorbeeld van een soort informele MKB

Ook de vragenlijsten zijn nog een punt van zorg, want de Commissie maakt die te ingewikkeld en het is onduidelijk voor kleine zelfstandigen wat nu precies met hun bijdrage wordt gedaan. Ik dank rapporteur Karim van harte voor de overname van het voorstel dat we vanuit IMCO gedaan hadden, te weten een verplichte MKB test op te nemen voor dit Parlement, nadat wetsvoorstellen op het niveau van de parlementaire commissies zijn aangenomen, en nog vóór de plenaire stemming. Ik hoop dat het Bureau na aanvaarding van dit uitstekende verslag het voorstel snel oppakt en we deze procedure in werking kunnen zetten.

Mij bereiken dagelijks klachten over hoe moeilijk het is goede informatie te krijgen over wat er in Brussel gebeurt. De zoekfuncties op de websites van de Europese instellingen geven nooit het antwoord op je vraag, en überhaupt zijn de websites ingericht op basis van de structuur van de instellingen, niet op basis van de vragen die bij het publiek leven. Daarnaast is het bijna niet te geloven dat anno 2011 de Commissie in haar voorstellen terughoudender is met het geven van informatie dan in 2001. Ik ben bovendien echt boos op de commissaris dat de Commissie keer op keer weigert onze vragen over de samenstelling en activiteiten van de deskundigengroepen te beantwoorden.

We hebben op geen enkele vraag antwoord gehad. Dat tast direct onze democratie aan. Maar ook de Raad weigert de burger inzage te geven in het besluitvormingsproces. Terwijl iedereen het door de euro crisis over Europa heeft op dit moment, krijgt de burger geen informatie over hoe het er tijdens de onderhandelingen over de euro nu echt aan toe

Maar verder blijven deze een black box Wat mij betreft weigert het EP deel te nemen aan achterkamertjespolitiek en maakt het de documenten openbaar. Onderhandelingen kunnen best in de openbaarheid plaatsvinden, of op zijn minst zou er na iedere ronde een stand van zaken bekend gemaakt moeten